Ich möchte nochmal daran erinnern, dass die Grünen gegen den jetzt geltenden Finanzrahmen gestimmt haben, und zwar aus den Gründen, die jetzt viele Vertreter auch der großen Koalition, die dem Abkommen zugestimmt haben, als Kritik angeführt haben. Der MFR ist zu gering, und zum ersten Mal in der Geschichte der Europäischen Union ist er abgesunken.

Wir beklagen eine zu mangelnde Flexibilität. Es gibt zu wenig Geld für unvorhergesehene Ereignisse und für Notfallmaßnahmen. Wir haben vorausgesagt, es würde Zahlungsschwierigkeiten geben auch das ist leider eingetreten.

Herr Lamassoure hat darauf hingewiesen, dass wir mehr Umweltsteuern brauchen, die in den europäischen Haushalt eingezahlt werden.

Aus unserer Sicht muss der mehrjährige Finanzrahmen vor allem in der Lage sein, mehr für ökologische Transformation zu verausgaben. Dass der Haushaltsausschuss jetzt nicht die 30 beschlossen hat, das kritisieren wir, denn gerade nach dem Paris Abkommen wäre das wichtig gewesen. Ja, es ist richtig Wir müssen mehr zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit tun. Wir müssen mehr für Erasmus, das wirklich erfolgreiche Bildungsprogramm der Europäischen Union, ausgeben, weil auch das ein Beitrag zu einer besseren Inklusion ist. Wir müssen mehr für die Integration von Flüchtlingen tun. Wir müssen das Kulturprogramm aufwerten. Wir müssen vor allem mehr tun für die Bekämpfung der Fluchtursachen. Und noch eine letzte Bemerkung Ja, wir brauchen mehr Eigenmittel, um nicht so abhängig zu sein von Bruttoinlandsproduktzahlungen der Mitgliedstaaten. Deswegen Bitte mit Mut vorgehen und Druck machen auf den Rat, dass wir zu mehr Einnahmen aus Umweltsteuern kommen.